Počas Slovenského štátu bolo zo Slovenska vyvezených do koncentračných táborov viac ako stotisíc Židov, Rómov, homosexuálov či telesne postihnutých ľudí. Práve preto som aj dnes podporila túto rezolúciu, ktorej som zhodou okolností aj predkladateľkou, pretože považujem za veľmi dôležité, aby Európsky parlament ukázal, že niečo takéto už dnes, v súčasnosti a ani v budúcnosti v Európe nechceme. Prežili sme v Európe dve veľké vojny a je teraz najvyšší čas, práve po tom, čo Francúzsko začalo vo veľkej miere deportovať rumunských Rómov naspäť do krajiny, aby sme ukázali, že jednoducho takéto veci nie sú pre nás akceptovateľné, a tomu pomohlo aj hlasovanie za túto rezolúciu. Chcem sa, pán predseda, poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí túto našu rezolúciu podporili.